virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til lokafjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta sem er þrjú hundruð nítugasta og fyrsta mál þessa þings og hefur dreift hefur verið á þingskjali sex hundruð níutíu og níu með þessu frumvarpi eru lagðar til þær breytingar á fjárheimildum sem verða vegna frávika í mörkuðum skatttekjum og öðrum ríkistekjum stofnana frá áætlunum fjárlaga og fjáraukalaga og gerðar tillögur um ráðstafanir á stöðu fjárheimilda í árslok annaðhvort með niðurfellingu þeirra eða flutningi til næsta árs þá er frumvarpið og til staðfestingar á niðurstöðum í ríkisreikningi ársins tvö þúsund og átta uppbygging frumvarpsins er með sama hætti og undanfarin ár og tillögur um breytingar á fjárheimildum vegna frávika í ríkistekjum stofnana og ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok byggja á svipuðum viðmiðunarreglum og áður tillögur frumvarpsins um ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok mótast þó einnig af nýjum viðmiðum sem lúta að því að felldar hafa verið niður mjög umtalsverðar afgangsheimildir sem safnast hafa upp á ýmsum liðum meðal annars vegna framkvæmda sem ekki hefur orðið af ásamt því að fella niður rekstrarfjárheimildir sem ekki hafa verið nýttar og eru umfram tiltekið hlutfall af veltu í því sambandi hefur verið miðað við að árlegur flutningur á afgangsheimildum í almennum stofnanarekstri og reglubundnum rekstrarverkefnum fari almennt ekki umfram fjögur prósent af fjárlagaveltu viðkomandi stofnana og verkefna nema sérstakar ástæður hafi verið taldar til annars dæmi um slík tilvik geta verið ef framkvæmd verkefnis hefur frestast yfir áramót eða stofnað hefur verið til skuldbindingar á árinu tvö þúsund og níu á grundvelli fjárveitingar sem veitt var í fjáraukalögum tvö þúsund og átta til lengri tíma litið er þó miðað við að heimilt verði að safna upp ónýttum fjárheimildum og yfirfæra allt að tíu prósent af rekstrarveltu milli ára en aldrei meira hér er um að ræða hluta af aðgerðum aðhaldssömum aðgerðum má segja sem gripið hefur verið til í því skyni að styrkja umgjörð ríkisfjármálanna eitt af því sem athygli vekur hjá utanaðkomandi aðilum sem hafa skoðað framkvæmd þessara mála hjá okkur að undanförnu svo sem eins og sérfræðingahópur

svo ekki sé sagt lausung sem viðgengist hefur á undanförnum árum í þessum efnum og nú er meiningin að taka á því enda mikilvægt til að hægt sé að festa betur í sessi þann ramma sem ríkisfjármálin byggja á á hverjum tíma og ná fram settum markmiðum í þeim efnum tilgangurinn er sem sagt sá að takmarka verulega flutning afgangsheimilda milli ára að koma í veg fyrir að efna megi til umtalsverðra útgjalda umfram

sem efnt er til á grundvelli geymdra fjárheimilda að sjálfsögðu halla ríkissjóðs og skuldasöfnun á nákvæmlega sama hátt og önnur útgjöld við undirbúning frumvarpsins var farið yfir allar slíkar afgangsstöður með fagráðuneytum miðað við að flutningur afgangsheimilda í rekstri takmarkist almennt við þessi viðmið nema sérstakar ástæður hafi verið samþykktar að standi til annars að öðru leyti hefur eins og jafnan áður við undirbúning lokafjárlaga verið farið yfir alla fjárlagaliði og tillögur um niðurfellingar og yfirfærslur ákveðnar með hliðsjón af málsatvikum samkvæmt sömu viðmiðunarreglum og áður vík ég þá nánar að lagagreinum frumvarpsins í fyrstu grein frumvarpsins samanber yfirlit í sundurliðun eins eru lagðar til breytingar á fjárheimildum einstakra verkefna og stofnana vegna frávika markaðra ríkistekna frá áætlun fjár og fjáraukalaga lagt er til að fjárheimildir hækki um tvö þúsund fimm hundruð fjörutíu og sex komma tveimur milljónum króna samkvæmt þessu uppgjöri á fjármögnun verkefna með mörkuðum ríkistekjum nánar tiltekið er hér leitað eftir heimild alþingis fyrir því að mega ráðstafa þessum tekjum ýmist í samræmi við það hverjar tekjurnar urðu samkvæmt uppgjöri ríkisreiknings eða hver metin fjárþörf reyndist vera við skil ríkissjóðs mörkuðum tekjum til viðkomandi verkefna og stofnana í mörgum tilvikum gildir að útgjaldaheimildir hækka ef lögboðnar ríkistekjur til fjármögnunar á útgjöldum hafa verið umfram fjárlög en lækka hafi tekjurnar verið minni þetta viðmið er þó ekki algilt því ekki eru lagðar til breytingar á fjárheimildum stofnana þar sem ekki er beint samband milli útgjaldaþarfar og fjármögnunar á þann hátt að breytingar í tekjum hafi bein áhrif á kostnað í annarri grein frumvarpsins samanber yfirlit í sundurliðun tveir eru tillögur um niðurfellingar á fjárheimildastöðum í árslok tvö þúsund og átta lagt er til að niður falli tvö hundruð og nítján þúsund tvö hundruð fimmtíu og þrjú komma fjórum milljónum króna umframgjöld á rekstrargrunni en á greiðslugrunni falla niður tólf þúsund sjö hundruð þrjátíu og fjögur komma eina milljón króna afgangsheimildir þessi mikli munur sem er á milli rekstrargrunns og greiðslugrunns í niðurfelldum fjárheimildastöðum stafar af því að niður falla há umframgjöld vegna gjaldfærslna sem ekki hafa fylgt samsvarandi greiðslur úr ríkissjóði svo sem eins og á liðunum tapaðar kröfur lífeyrisskuldbindingar vaxtagjöld og afskriftir skattkrafna auk hinna nýju viðmiða um niðurfellingar á afgangsheimildum sem ég vék að áðan þá er í tillögugerðinni um ráðstafanir á fjárheimildastöðum í árslok einkum litið til þess hvort útgjöld séu bundin til dæmis af lögum eða lúti frekar fjármálastjórn tiltekins stjórnsýsluaðila í sumum tilvikum kann að vera álitamál hvort fella eigi niður stöður eða flytja til næsta árs og við gerð sérhvers lokafjárlagafrumvarps er lagt mat á þessi tilvik í fylgiskjali eins með frumvarpinu eru sýndar fyrirhugaðar breytingar á fjárheimildum ársins tvö þúsund og níu vegna stöðu fjárheimilda í árslok tvö þúsund og átta sem yfirfærast til næsta árs gert er ráð fyrir að heimildir til rekstrar verði auknar um sjö þúsund þrjú hundruð fimmtíu og tvö og hálfa milljón króna tilfærsluheimildir auknar um þrjú þúsund fimm hundruð og nítján milljónum króna og heimildir til viðhalds og stofnkostnaðarframkvæmda auknar um níu þúsund átta hundruð áttatíu og tvö og hálfa milljón króna er þannig fyrirhugað að hrein aukning heimilda á árinu tvö þúsund og níu vegna þessara ráðstafana verði tuttugu þúsund sjö hundruð fimmtíu og fjórar milljónir króna en það samsvarar þrjú komma sjö prósent af fjárlögum tvö þúsund og níu

fjallað um þessi atriði virðulegur forseti ég hef farið yfir helstu þætti frumvarpsins með því eru lagðar fyrir alþingi niðurstöður úr rekstri ríkissjóðs gagnvart fjárheimildum á árinu tvö þúsund og átta og vísast í því sambandi til greinargerða í fjáraukalögum og ríkisreikningi um meginatriði í framvindu ríkisfjármálanna og helstu frávik í tekjum og gjöldum ég tel því ekki ástæðu til að fara nánar yfir einstök atriði í frumvarpinu og legg til að því verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar sem að sjálfsögðu mun fara samviskusamlega yfir það samkvæmt venju við kveðjum fjárlagaárið tvö þúsund og átta með litlum söknuði það var og verður vonandi lengi dekksta ár í okkar ríkisbókhaldi með þeim gríðarlega hallarekstri sem horfast verður í augu við þegar ríkissjóður er gerður upp með öllu því tjóni sem bankahrun haustsins tvö þúsund og átta hafði í för með sér og skýrt kemur fram í þessu frumvarpi til lokafjárlaga